þarf að flytja um breytingartillögur það hefði verið fullseint ef umræðunni hefði verið lokið ríkisstjórnin má nú þakka fyrir enda var hún greinilega engan veginn tilbúin með afgreiðslu þessara mála það var ekki nóg að meiri hluti fjárlaganefndar færi tíu ellefu daga fram úr eigin starfsáætlun heldur dugði það ekki einu sinni til því að það dúkka upp milljarðarnir hér og milljarðarnir þar sem gleymdist að taka inn í fjárlögin það var þannig hér í gamla daga þegar oft voru næturfundir á þeim tímum sem háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson saknar mjög eins og við vitum þá var þó ein regla sem yfirleitt var alltaf haldin að ekki væru teknar tvær nætur í röð það væri þannig að það væri ekki nema önnur hver nótt nú hefur hæstvirtur forseti brotið í blað og er að biðja um heimild til að halda þriðja næturfundinn í röð og það á föstudagskvöldi þetta er ekki samkvæmt neinum hefðum sem hér hafa verið og ég verð að segja